Presidente Juncker, membri del Collegio, vi ringrazio ancora per essere qui, per il vostro impegno e per la difesa dell'ideale europeo e, a nome del Parlamento, vi presento il nostro rispetto e gratitudine per il lavoro che avete svolto e per la dedizione che avete dimostrato